Frau Präsidentin, lieber Michael Roth! Ich war letzte Woche in einer Suppenküche in Budapest und habe dort einen ehemaligen Weggefährten von Viktor Orbán getroffen. Gábor Iványi hilft den Schwächsten, denen, die von Fidesz ich am schärfsten angegriffen werden Flüchtlingen und Obdachlosen. Weil Iványi offen Kritik übt, weil er Korruption anprangert, weil er für die Grundrechte kämpft, macht Viktor Orbán ihn fertig. Er hat seine Kirche aberkannt, hat alle öffentlichen Gelder gestrichen, er versucht, sein Lebenswerk zu zerstören es ist ein bisschen wie bei der Mafia. Iványi ist nicht der Einzige in Ungarn, sondern allen, die Kritik üben, geht das so Sie werden bedroht, gefeuert, drangsaliert. Im Mafia Staat von Viktor Orbán hat die Opposition keinen Platz mehr.

In der Zwischenzeit wird Orbáns Bande unglaublich reich sein Vater, sein Schwiegersohn, seine Schulfreunde. Es ist nicht ungesehen, dass man vom Installateur zum Milliardär wird.

Ich war letzte Woche der einzige Fahrgast. Es ist der komplette Irrsinn. Michael, die Rolle der deutschen Bundesregierung in dieser Geschichte ist beschämend. Die führende Nachrichtenseite Origó wurde von der Deutschen Telekom an Fidesz Leute verscherbelt. Die Bundesregierung hält eine Sperrminorität, und Ihr schaut weg, ihr nennt nicht mal den Namen Ungarns. Wenn Orbán den Corona Notstand missbraucht, dann taucht der Name Ungarn nicht auf. Die Verhandlungen zu MFR und zum Rettungsfonds sind jetzt die letzte Chance, diese Plünderung in Ungarn zu stoppen. Es ist die letzte Chance zu zeigen, dass Werte für uns nicht verhandelbar sind.